Gospodine predsjedniče, na jednom osobnom primjeru kojega sam proživljavao devedesetih godina želim pokazati koliko je otvoreni razgovor, svijest o problemima HIV a, AIDS a ili side i činjenica da oboljeli, naročito kad je to bilo devedesetih godina, itekako može postati problem za sredinu u kojoj živi, gdje njegova djeca idu u školu, jer se i njegova žena kreće po malom gradiću u kojemu je taj moj dobar poznanik svojedobno živio.

Trebamo kao Europska unija biti lideri u tome, kao što i danas jesmo, nastaviti s time, jer jedino na taj način, njegujući otvorenu svijest i javnost o tom problemu i ulaganjem u lijekove, u edukaciju, u prevenciju možemo riješiti ovu veliku epidemiju.